Frau Präsidentin! der letzten Wochen verfolgt, dann entsteht der Eindruck, als würde ein neues Kapitel der transatlantischen Beziehungen aufgeschlagen.

Obwohl ich bezweifle, dass sich diese Prognosen jemals bewahrheiten, stimme ich dem Befund zu, dass wir vor einer historischen Entscheidung stehen.

Im Besonderen ISDS, der geplante Mechanismus zum Schutz von Investoreninteressen, reduziert den Handlungsspielraum der von den Bürgern und Bürgerinnen gewählten Parlamente und unabhängigen Gerichte. Deshalb ist es nicht akzeptabel, dass die Verhandlungen weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt werden. Es muss im Interesse des Europäischen Parlaments sein, für eine vollständige Transparenz des Prozesses zu sorgen!